Schon viele Versuche der Regelung sind gescheitert, nicht zuletzt die von Bolkestein vorgelegte Dienstleistungsrichtlinie vor allem deswegen, weil sie mit ideologischen Erwartungen überladen war, zu viele Bereiche einschloss und zu wenig auf soziale Aspekte Rücksicht nahm. In der letzten Legislaturperiode hat das Parlament in einem beispiellosen Akt diese Fehlentwicklungen korrigiert. Wir haben gelernt, dass der Binnenmarkt nicht einfach per Beschluss entfesselt werden kann, er soll sich vielmehr in klar abgegrenzten Bereichen entwickeln können und auf die Bedenken der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Eine Wiederbelebung der gescheiterten Politik über die Hintertür ist daher äußerst problematisch. Ansätze dafür finden sich leider in diesem Bericht, wie etwa die Forderung nach einer schrittweisen Öffnung des Sozialsektors.